Oczywiście stwierdzając to, ja w pełni popieram wszystkie głosy, które mówiły o tym, że środki, które są przekazywane na pomoc przebywającym w ośrodkach dla uchodźców, powinny być poddane bardzo efektywnej kontroli.

Powtórzę jeszcze raz gdy zaczyna się katastrofa humanitarna, kończy się polityka. Ale nie kończy się odpowiedzialność polityczna, dlatego że udzielając tej pomocy, musimy być świadomi tego, kto doprowadził do tej sytuacji. Oczywiście bezpośrednim sprawcą jest mafia nielegalnego przemytu imigrantów, którą przypomnę już prawie dwa lata temu deklarowaliśmy zwalczać. Tymczasem nie dość, że nie podejmowaliśmy żadnych realnych kroków, to jeszcze nie podejmowaliśmy nawet kroków dyplomatycznych, żeby uzyskać poza basenem oddzielającym Włochy od Libii realny mandat na prowadzenie takich działań. Ale sprawcy również są w kierownictwie Unii Europejskiej. To są ci ludzie, którzy mówili, że można bez ograniczeń przyjeżdżać. Nasi koledzy mówili o tym, że przecież od dziesięcioleci wiemy, że w trudnych warunkach atmosferycznych po prostu giną bezdomni, a mimo to narażano tych ludzi kompletnie nieodpowiedzialnymi deklaracjami i obietnicami.